frú forseti ég fagna því að fá tækifæri til að gera alþingi grein fyrir því með munnlegri skýrslu hverjar niðurstöður urðu í viðræðum íslenskra og hollenskra og breskra samninganefndarmanna nú fyrir helgina í svonefndu icesave máli það er vandasamt að velja upphafspunkt þessa máls hvort hér á að byrja á alþingi tuttugasta og fyrsta desember nítján hundruð níutíu og níu þegar alþingi ákvað innleiðingu tilskipunar e s b um innlánstryggingar hvort á að byrja tvö þúsund og tvö þegar landsbankinn og reyndar líka búnaðarbankinn voru einkavæddir með þeim aðferðum sem þá voru notaðar og í hönd fór sá mikli ofvöxtur í bankakerfinu í samkrulli við skuldsetta útrás viðskiptajöfra sem eru að reynast íslandi einhver ógæfulegasti leiðangur sögu sinnar hvort á að byrja tvö þúsund og sex tíunda október það ár þegar icesave reikningarnir voru kynntir til sögunnar með pompi og prakt í bretlandi og það var gert þannig að þó að landsbankinn ætti þá dótturfyrirtæki banka í því landi var engu að síður valið að opna reikningana í útibúum landsbankans í bretlandi og síðar í hollandi tvö þúsund og sjö ári síðar í október var fjöldi icesave reikninga í bretlandi einu orðinn hundrað og fimm þúsund talsins þessir reikningar hlóðu upp á sig miklum fjárhæðum og allt var þetta með starfsleyfum og undir eftirliti frá fjármálaeftirlitinu íslenska og reyndar einnig að nokkru leyti hinu breska og síðar hollenska í maí svo seint sem í maí tvö þúsund og átta opnar landsbankinn icesave reikninga í hollandi og entist aldur til að safna á annað hundrað þúsund viðskiptavinum áður en hann féll á árunum tvö

fundin auðveld en ákaflega áhættusöm leið til að ná í lausafé með því að yfirbjóða með háum vöxtum á þeim mörkuðum sem við áttu einhverjir kölluðu þetta tæra snilld við fall gamla landsbankans lokuðust inneignir þrjú hundruð fjörutíu þúsund sparifjáreigenda inni í útibúum bankans í bretlandi og hollandi heildarupphæð þessara innstæðna nam jafnvirði rúmlega tólf

tilskipun að tryggja að lágmarki verðmæti innstæðna upp að tuttugu þúsund átta hundruð áttatíu og sjö evrum á ísland falla með þessum hætti reiknað um sex hundruð fjörutíu til sex hundruð sextíu milljarðar króna afganginn hafa bretar og hollendingar borgað eða um það bil helming upphæðarinnar strax í október tvö þúsund og átta samþykktu íslensk stjórnvöld í aðalatriðum ábyrgð á þessum reikningum og að ríkissjóður tæki lán til að greiða þetta upp eða ábyrgðist lán til hins sama

október kom út fréttatilkynning frá forsætisráðuneytinu um samkomulag milli hollands og íslands um icesave þar segir með leyfi forseta að loknum uppbyggilegum viðræðum hafa hollensk og íslensk stjórnvöld náð samkomulagi um lausn mála hollenskra eigenda innstæðna á icesave reikningum landsbankans fjármálaráðherra hollands waterboot og fjármálaráðherra íslands árni m mathiesen tilkynntu þetta ráðherrarnir fagna því að lausn hafi fundist á málinu boði kvaðst einkum ánægður með að að staða hollenskra innstæðueiganda væri nú skýr árni m mathiesen bætti við að aðalatriðið væri að málið væri nú leyst samkomulagið kveður á um að íslenska ríkið muni bæta hverjum og einum hollenskum innstæðueiganda innistæður að hámarksfjárhæð tuttugu þúsund átta hundruð áttatíu og sjö evrur hollenska ríkisstjórnin mun veita íslandi lán til að standa undir þessum greiðslum og hollenski seðlabankinn mun annast afgreiðslu krafna innstæðueiganda það sem var hins vegar ekki sagt í þessari fréttatilkynningu var að hér var um meira en niðurstöðu fundar að ræða hér var um skriflegt samkomulag íslenskra og hollenskra stjórnvalda að ræða undirritað memuratum understanding af til þess bærum æðstu embættismönnum með samþykki sinna ráðherra og það er heldur ekki sagt í þessari fréttatilkynningu að kjörin voru þau að lánið skyldi aðeins vera til tíu ára afborgunarlaust en með fullum vöxtum fyrstu þrjú árin upp á sex komma sjö prósent þessi draugur hefur fylgt okkur æ síðan og í annarri fréttatilkynningu sem kom út sama dag má ráða að sambærileg lending var í vændum gagnvart bretum en í fréttatilkynningu frá forsætisráðuneytinu nefnda dag segir að fulltrúar íslands og bretlands hafi átt vinsamlegan fund í reykjavík til að ræða sameiginleg hagsmunamál og svo framvegis og verulegur árangur náðist um meginatriði fyrirkomulags sem miðar að því að flýta fyrir greiðslum til sparifjáreigenda í icesave í nóvember var þetta síðan enn betur innsiglað með því að samþykkt voru hin svokölluðu sameiginlegu viðmið og þar er aftur kveðið fast að orði af hálfu íslenskra stjórnvalda í fréttatilkynningu að þessu sinni frá utanríkisráðuneytinu samkomulag næst við evrópusambandið fyrir hönd hollendinga og breta greiðir fyrir láni frá alþjóðagjaldeyrissjóðnum og aftur í textanum samkomulagið felur í sér að íslensk stjórnvöld ábyrgjast lágmarkstryggingu þá sem e e s reglur mæla fyrir um til innstæðueiganda í útibúum bankanna erlendis endanlegur kostnaður ríkissjóðs vegna þessa mun ráðast af því hvað greiðist upp í innstæðutryggingar af eignum bankanna sem sagt ekki af hinu að vafi léki á því að ísland ætti að standa við innstæðutrygginguna að fullu þetta var svo innsiglað endanlega á alþingi fjórða desember þegar afgreidd var tillaga til þingsályktunar um að fela ríkisstjórn íslands að leiða til lykta samningaviðræður á þessum forsendum sem þarna lágu þá þegar fyrir og þar segir ósköp einfaldlega alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að leiða til lykta samninga við viðeigandi stjórnvöld vegna innstæðna í útibúum íslenskra viðskiptabanka á evrópska efnahagssvæðinu á grundvelli þeirra sameiginlegu viðmiða sem aðilar hafa komið sér saman um í greinargerð með þessu frumvarpi svarar stjórnvöld sér sjálf undir kaflafyrirsögninni niðurstaða íslenskra stjórnvalda segir með leyfi forseta með allt framangreint í huga er það mat ríkisstjórnarinnar að hagsmunum íslands til lengri tíma litið sé best borgið með því að stjórnvöld styðji við tryggingasjóð innstæðueiganda og fjárfesta þannig að hann geti staðið straum af þeim kostnaði sem hlýst af því að ábyrgjast lágmarkstryggingu þá sem e e s reglur mæla fyrir um að því marki sem eignir viðkomandi banka standa ekki undir henni með öðrum orðum frú forseti svona var staðan í þessum farvegi var þetta mál af hálfu fyrrverandi stjórnvalda þegar ný samninganefnd tók til starfa í febrúarmánuði síðastliðnum það var í öllum aðalatriðum búið að ganga frá því hvernig ísland skyldi gera þessi mál upp ekki bara munnlega ekki bara með fréttatilkynningum ekki með niðurstöðum funda heldur með skriflegum hætti þar til bærra stjórnvalda það var út úr þessum farvegi sem samninganefnd íslands hófst handa um að reyna að koma málinu þannig að hægt væri að koma því í annan og hagstæðari farveg fyrir ísland og það tókst það er enginn minnsti vafi á því að það samkomulag sem nú liggur fyrir er til mikilla muna hagstæðara fyrir ísland heldur en það hefði orðið ef gengið hefði verið frá málinu endanlega með þeim hætti sem stjórnvöld höfðu lagt upp og undirritað að hluta til nú er talað um lán til fimmtán ára afborgunarlaust og án þess að vextir þurfi að greiðast fyrstu sjö árin það felur í sér mikilvægt skjól fyrir íslenskt efnahagslíf í gegnum þá erfiðleika sem við nú stöndum frammi fyrir það skapar tíma til að hámarka verðmæti eigna landsbankans og gera sem mest úr þeim og láta þær ganga jafnóðum til að lækka þennan reikning það er kostur að lánið er með föstum lágum vöxtum miðað við það sem í boði er við þessar aðstæður og það ver ísland fyrir þeirri áhættu sem væri fólgið í því að taka lán á breytilegum vöxtum og þá óvissu sem því er samfara lánið er með uppgreiðslurétti og nú vil ég fá að hafa hérna orðið því þið getið talað á eftir háttvirtir þingmenn sjálfstæðisflokksins og komið þá hérna upp og beðist afsökunar á ykkar hlut í þessu máli geri ég ráð fyrir lánið er hægt að greiða upp hvenær sem er án nokkurs kostnaðar þannig að bjóðist okkur hagstæðari lánskjör eða með öðrum hætti við viljum dreifa í greiðslubyrðinni lengja í enn i getum við hvenær sem er gert það án nokkurs viðbótarkostnaðar þannig að við erum bæði varin af föstum vöxtum og getum nýtt okkur möguleikana á hagstæðri fjármögnun ef hún kann að að bjóðast það er óumdeilanlegt að borið saman við tíu ára lán með fullum vöxtum frá byrjun sem hefði þýtt fjörutíu milljarða að í vaxtagreiðslur strax á þessu ári þá er þetta til mikilla muna hagstæðari niðurstaða fyrir íslenskt þjóðarbú en góð er hún ekki og það verður þetta mál aldrei það verður aldrei ánægjulegt að standa að niðurstöðu í þessu máli en ég fullyrði að núverandi stjórnvöld hafa fært það um langan veg til góðs frá því sem var þegar þau tóku við því og í þeim skilningi er niðurstaða og frammistaða íslensku samninganefndarinnar glæsileg hún er það í ljósi þeirrar aðstöðu sem henni voru búin í málinu auðvitað geta menn hlaupið frá öllu því sem þeir bera ábyrgð í þessu máli undirrituðum hlutum fréttatilkynningum niðurstöðum funda samskiptum við aðrar þjóðir ef þeir svo kjósa en það breytir ekki skjalfestum gögnum og þau munu koma fram í dagsljósið ég vil taka það sérstaklega fram forseti að í þessum samningi er öryggisákvæði það vísar til hinna sameiginlegu viðmiða frá því í nóvember og þar segir að gerist það að greiðslu og skuldastaða ríkisins geri frá því sem gert var ráð fyrir í nóvember þegar hún var tekin út af alþjóðagjaldeyrissjóðnum þá eiga íslensk stjórnvöld rétt á því að óska eftir endurupptöku samningsins og breytinga á honum í samræmi við það sem áformað var að lyktir þessa máls yrðu að vera á þeim forsendum að þær væru vel viðráðanlegar fyrir íslenskt þjóðarbú ég virðulegi forseti tel að í ljósi alls sem skoðað er í þessu máli og þegar öll gögn þess liggja fyrir og þegar maður loksins hefur þau í höndum eins og ég hef nú þá sé það ljóst að það hefur tekist að lagfæra til mikilla muna þá niðurstöðu sem stefndi í að yrði í þessu máli það mun sagan sýna að hefur verið gert og ég held að þeir sem hafa þar lagt hönd á plóginn eigi þakkir skilið og það hefur ekki verið vinsælt né öfundsvert verk að reyna að bjarga þjóðarhagsmunum í þessu tilviki og verður sjálfsagt aldrei það er mikilvægt að hafa það í huga að þessi niðurstaða felur í sér mikla kosti fyrir stöðu okkar eins og hún er nú í fyrsta lagi erum við varin fyrir öllum útgjöldum af þess í sjö ár í öðru lagi hefur þetta engin áhrif á lánshæfismat ríkisins vegna þess að lántakinn er sjálfstæður aðili og ríkisábyrgðin verður fyrst virk að sjö árum liðnum í vilja lagi hefur þetta ekki áhrif á gengi gjaldmiðilsins vegna þess að greiðslur inn á lánið á fyrstu sjö árunum koma alfarið af tekjum landsbankans sem falla til í erlendri mynt á erlendri grund þannig að borið saman við hitt sem í vændum var þurfa menn væntanlega ekki að vera miklir hagfræðingar til að sjá að þessi niðurstaða er til mikilla muna betri heldur en hin ósköpin hefðum við setið uppi með þau það erum ekki við sem nú höfum fengið það erfiða hlutverk að gera hið besta úr þessu erfiða máli sem eru hér sökudólgarnir ekki bjuggum við það til ekki einkavæddum við landsbankann ekki sáum við um eftirlitið eða eftirlitsleysið á þeim tíma sem bankakerfið okkar þjóðar búa yfir höfuð og ekki stýrðum við skútunni að minnsta kosti ekki ég í október þegar þetta hrundi og menn gerðu þá hluti sem ég hef greint frá að voru gerðir þannig að ég tel að núverandi stjórn geti í samræmi við það sem hún lofaði bæði í sinni fyrri stefnuyfirýsingu og aftur í þeirri sem nú liggur fyrir að reyna að leiða þetta mál til lykta á þann besta mögulega hátt sem í boði væri fyrir ísland að henni hafi tekist það hver var hinn kosturinn og er hinn kosturinn að hlaupa frá öllu sem íslensk stjórnvöld hafa skrifað undir og skuldbundið sig gagnvart er það þá hinn kosturinn og setja þar með í uppnám að öllu öðru leyti allt það prógramm sem ísland vinnur núna samkvæmt til að koma sínum málum á kjöl og hvert færi ísland þá í samfélagi þjóðanna vilja menn aðeins velta því fyrir sér að sjálfsögðu virðulegi forseti kemur svo þetta mál í frumvarpsformi fyrir alþingi þar sem afla þarf heimildar fyrir ríkisábyrgðinni sem verður veitt frá og með tvö þúsund og sextán eins og áður sagði þá munu mun ítarlegri gögn fylgja málinu þar á meðal þýðing á aðalefnisatriðum samkomulagsins og önnur skjöl eftir því sem þau verður þá hægt að gera öll opinber og ég treysti að geti orðið og það mun mörgum þykja fróðleg lesning því hér hef ég af vissum ástæðum sleppt að vitna til ýmissa hluta sem ég spái að gögnum sögunnar muni þykja allmerkilegir þegar þeir líta dagsins